Madame la Présidente, je m'adresse aussi à la Commission à propos de cette notification d'aide au logement social par les Pays Bas, à laquelle la Commission européenne répond par la nécessité de s'aligner sur les règles de la concurrence. Elle a donc préconisé une réforme en profondeur du logement social et de ses missions d'intérêt général et a, à mon avis, développé une définition restrictive de ce que sont les services sociaux d'intérêt général. En fait, la Commission reconnaît le caractère social de ce service public, mais souligne qu'il devrait être défini je vous cite en relation directe avec les groupes sociaux défavorisés et qu'en conséquence, l'offre de logements sociaux aux Pays Bas est surabondante

La proposition de réforme du logement social présentée alors par le gouvernement hollandais limite à 10 le volume de logements sociaux qui peuvent être attribués à d'autres groupes sociaux, mais toujours sur des critères sociaux et par ordre de priorité. Cette limitation revient à remettre en cause une autre mission du service public que remplit le service du logement social, l'objectif de mixité sociale et urbaine qui est défini au logement social par le législateur hollandais.